virðulegi forseti eins og fram hefur komið er ég að mæla hér fyrir frumvarpi þessu sem er á dagskrá hér um breytingu á lögum númer níutíu og eitt tvö þúsund og tíu um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna þann tuttugasta og fimmta júní síðastliðinn voru samþykkt lög hér á alþingi í fyrsta sinn um þjóðaratkvæðagreiðslur rammalöggjöf um þjóðaratkvæðagreiðslur sem lúta að því að það eru bæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem boðað er til samkvæmt þingsályktunartillögu frá alþingi og svo einnig bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem lúta að því þegar forseti neitar að skrifa undir lög samkvæmt þriðju málsgrein elleftu grein stjórnarskrárinnar ég var í starfshóp sem vann að þessu frumvarpi á sínum tíma og það hafa nú þegar farið fram tvær þjóðaratkvæðagreiðslur í nútímanum og þá er ég að sjálfsögðu frú forseti að eða í icesave þjóðaratkvæðagreiðslurnar sem báðar voru bindandi

eða réttara sagt þær eru inni í nefndum á síðasta þingi og ég er til dæmis flutningsmaður eins málsins sem snýr að því hvort það eigi að senda e s b aðlögunarferlið tafarlaust í þjóðaratkvæðagreiðslu svo að landsmenn geti sagt á því álit sitt hvort það eigi að stoppa viðræðuferlið eða halda því áfram

þetta frumvarp sem er til umræðu nú ég er að endurflytja það á nýjan leik lagði þetta fram á síðasta þingi hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en það fékkst ekki fullrætt efni frumvarpsins snýr að því að þegar gluggað er hér í þessi lög um þjóðaratkvæðagreiðslur er á því einn hængur að mínu mati því legg ég fram þetta frumvarp til breytingar á fjórðu grein en fjórða grein gengur út á það að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktunartillaga hefur verið samþykkt á alþingi um tillögu að einhverju máli í þjóðaratkvæði svo er önnur málsgrein fjórðu grein að þá er sagt að þegar forseti synjar lögum synjar lagafrumvarpi staðfestingar skuli þjóðaratkvæðagreiðslan fara fram innan tveggja mánaða eftir að krafa alþingis var samþykkt þannig að þarna er mikið misræmi þegar þetta fer hér af stað í fyrra og það var búið að boða til stjórnlagaráðskosninga jú mig minnir að það hafi heitið það upphaflega það þing sem var ógilt af hæstarétti stjórnlagaþing já þá langaði mig til þess að þessi þingsályktunartillaga um það hvort það eigi að stoppa e s b aðlögunarferlið gæti ekki farið samhliða inn í þá kosningu vegna þess að það sjá allir að það er mikill sparnaður sem felst í því að geta kosið jafnframt um eitthvert ákveðið málefni í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar boðað hefur verið til almennra kosninga í landinu enda er fjallað um það í frumvarpinu að það eigi að reyna að samhæfa það við sveitarstjórnarkosningar alþingiskosningar og forsetakosningar

þegar tillagan kemur fram og ég vildi fá hana rædda hér á þinginu að það var of skammur tími vegna þessa ákvæðis í fyrstu málsgrein fjórðu grein laganna vegna þess þriggja mánaða tímamarka eins og ég fór yfir áðan það skal það vera í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktunartillaga er samþykkt á alþingi það er mjög bagalegt að þetta sé með þessum hætti því að þegar alþingi starfar getur alltaf komið slík tillaga fram að vísa eigi einhverju máli í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er mjög mikilvægt ef það eru kosningar í nánd að þessi tími sé styttur þetta þriggja mánaða mark þess vegna hljóðar fyrsta grein frumvarpsins svona sem ég mæli hér fyrir með leyfi forseta við fjórðu grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi víkja má frá ákvæðum fyrstu málsgrein ef almennar kosningar eru boðaðar innan þriggja mánaða frá samþykkt þingsályktunartillögu á alþingi um þjóðaratkvæðagreiðslu önnur grein hljóðar svo lög þessi öðlast þegar gildi það er mjög nauðsynlegt að þetta tímamark verði fært inn í lögin sumir gagnrýnendur á þetta frumvarp hafa sagt að það þurfi þetta þriggja mánaða tímabil til þess að málið fái nægilega kynningu úti í þjóðfélaginu en ég svara þeim rökum með því að samkvæmt annarri málsgrein fjórðu grein þegar forseti synjar lögum staðfestingar að þá er talað um að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram innan tveggja mánaða

það þurfi þrjá mánuði til að kynna ákveðið mál halda því ekki að mínu mati sérstaklega í ljósi þess þegar þessi önnur málsgrein er skoðuð það er líka þannig að það eru einungis umdeild mál sem fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eða ættu að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu umdeild mál eru þá að sjálfsögðu þá mikið rædd í samfélaginu mikið rædd í fjölmiðlum og fólk mjög upplýst um þau mál og skiptast gjarnan í tvo hópa já og nei hópa þannig að það tímabil að það þurfi fá mánuði til þess að kynna mál ég tel að við íslendingar séum það vel upplýstir að við getum tekið ákvörðun á styttri tíma en þremur mánuðum enda kom það í ljós í icesave þjóðaratkvæðagreiðslunni sem var haldin í síðara sinn að frá því að það var ákveðið að fara með málið í þjóðaratkvæðagreiðslu liðu tíu dagar það var útbúið kynningarefni sent á heimili landsins og svo fór þjóðaratkvæðagreiðslan fram vandkvæðalaust þannig að ég trúi á íslenska þjóð og íslendinga alla og þá upplýsingatækni sem við höfum nú hér í landinu þannig að það er mjög raunhæft að gera þetta mig langar frú forseti aðeins að lesa greinargerðina hún er ekki svo löng greinargerðin varpar örlítið betra ljósi á þetta sem ég hef verið að fara yfir hún hljóðar svo með leyfi forseta í fjórða grein laganna er kveðið almennt á um innan hvaða tímaramma halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslur í fyrstu málsgrein kemur fram að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að samþykkt hefur verið þingsályktunartillaga um að fram skuli fara almenn og leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla um tiltekið málefni eða lagafrumvarp í frumvarpi þessu er lagt til að undantekning verði gerð á þriggja mánaða tímamarkinu á þeim grunni að ef um kosningar sé að ræða innan þess tímaramma megi þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram samhliða kosningunum þó að styttri tími sé í þær en þrír mánuðir er þetta meðal annars gert til að spara ríkinu kostnað við kosningar

að ef kemur hér eitthvert mál eins og til dæmis tillagan sem er verið að fara yfir með e s b málið sjái ríkisstjórnin sér ekki fært að afgreiða það hér út úr þinginu og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu einnar og sér væri hægt að renna þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu saman við forsetakosningarnar þó að það sé ekki þetta þriggja mánaða mark frá því að þetta hefur verið samþykkt hér á alþingi svo kem ég með rökstuðning í greinargerðinni með þennan skamma tíma og nefni hér til sögunnar icesave kosninguna þar sem þetta tíu daga mark var og heppnaðist atkvæðagreiðslan mjög vel og kjörsóknin með eindæmum góð þó að tíminn væri stuttur enda var um mjög umdeilt mál að ræða á sínum tíma svo stendur hér í greinargerðinni með leyfi forseta flutningsmaður telur brýnt að hægt sé að bregðast skjótt við komi fram tillaga á alþingi um mál sem skjóta á til þjóðarinnar þriggja mánaða bið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu er of langur tími þegar bera þarf stór ágreiningsmál undir þjóðina stjórnkerfið þarf að vera sveigjanlegt og bregðast hratt við slíkum málskotum alþingis sér í lagi sé það fyrirséð að samnýta megi kosningadag öðrum kosningum sem þegar hafa verið boðaðar með meiri fyrirvara ég er eini flutningsmaðurinn hér á þessu máli legg þetta hér fram og vonast eftir því að rétta mál fari inn í rétta nefnd ætli það sé ekki

til réttra aðila og vonast svo eftir að ég fái að sjá þetta frumvarp hér í annarri umræðu mjög fljótlega á ný inn í þingið